Na sliki je moški srednjih let, ki ima rjave lase, zelene oči in nasmešek. Prijeten fant. Na sliki je gospa srednjih let. Mislim, da ima tudi modre oči pa rjave lase in prijazen nasmeh. To pa je mlajši obraz lepe deklice oziroma že lepega dekleta. Zanimivo, ima temne oči pa prijetnega videza. Na sliki je starejši gospod z brado in brki. Ima sive lase, daje videz resnega človeka. Simpatičen. Ja, na sliki je moški, črnec. mlajši s prijaznim nasmehom. Tukaj pa na sliki mlajši moški s z malo skodranimi lasmi, rjavimi očmi, prijazen pogled, simpatičen. Na sliki je lepa ženska, zanimiv obraz, modre oči in svetlo rjavi lasje. Zelo simpatična. Na tej sliki pa je starejša gospa z očali. prav zanimiv pogled. Mislim, da je prijazna. Pa spet ena mlajša deklica. Zelo simpatičen nasmeh, temne oči, ki kar žarijo, temni lasje. Prav prijazna. To je obraz moškega z brado in brki, pa precejšnjo plešo. ne vem, srednjih let. Pa tudi prijazen nasmeh.